Según la Agencia Internacional de Energía Atómica, dos tercios de las centrifugadoras han sido destruidas, el 95 del uranio enriquecido está fuera del país y el reactor nuclear de Arak está inoperativo. Sin embargo, señora alta representante, hay una pregunta que flota en el ambiente ¿Se arriesgarán las empresas europeas con intereses en Estados Unidos a sanciones de este país? Usted lo acaba de decir ¿Podrá la Comisión obtener exenciones? La verdad es que después de los aranceles al acero y al aluminio y de la reunión del G7, es dudoso.

No hay alternativa a lo que nos propone la alta representante. Es muy importante mantener este acuerdo nuclear, pero también son muy importantes los derechos humanos que se están degradando continuamente en el país.